Madame la Présidente, quelques mots pour dire que ce plan pour le cabillaud, le hareng et le sprat a, en quelque sorte, les défauts de ses qualités.

Mais il est difficile d'admettre le recours trop fréquent aux actes délégués par le Parlement à la Commission européenne.

Quant aux États membres, ils sont eux mêmes écartés des prises de décision, en dépit du principe de régionalisation de la politique commune de la pêche.